þingflokkarnir eru ekki sammála um grundvallaratriði í öryggis og varnarmálum hafa ekki verið það það undirstrikast mjög glöggt í þessari umræðu það má ekki gleyma því á hvaða grunni

íslendingar gengu í atlantshafsbandalagið nítján hundruð fjörutíu og níu og gerðu varnarsamning nítján hundruð fimmtíu og eitt við bandaríkin af ástæðum sem þá lágu alveg skýrar fyrir við vorum að tryggja öryggi okkar sjálfra við vorum jafnframt að stilla okkur í fylkingu með þeim öflum í okkar heimshluta sem vildu standa vörð um lýðræði og frelsi gegn þeim sem ekki voru á þeirri línu við vitum alveg hvernig þeim átökum lauk lýðræðisþjóðirnar unnu hina hugmyndafræðilegu baráttu og sovétríkin hrundu og fylkingin þeirra megin flykktist inn í atlantshafsbandalagið öll hin nýfrjálsu ríki létu það verða eitt sitt fyrsta verk að ganga í lið með lýðræðisríkjunum í vestur evrópu og norður ameríku við tókum þátt í þessari baráttu þessari hugmyndafræðilegu baráttu með aðild okkar að atlantshafsbandalaginu og við tryggðum okkar eigin varnir með samningnum nítján hundruð fimmtíu og eitt en við vorum jafnframt þá að leggja lóð á vogarskálarnar fyrir bandamenn okkar vestan hafs og austan nú er þetta sem betur fer allt breytt staðan er gjörbreytt það þarf ekki að ræða það mikið hér en við stöndum frammi fyrir nýjum veruleika hin gamla hernaðarlega ógn sem kynni að stafa af öðru landi

að hingað verði gerð innrás frá öðru ríki en það eru ýmsar aðrar ógnir í gangi eins og við höfum margrætt og þekkjum vel við þurfum að búa okkur undir hið óvænta í okkar öryggismálum hvort sem það er vegna hefðbundinna eða óhefðbundinna ógna við þurfum að vera undir það búin að eitthvað óvænt geti gerst jafnvel þó við eigum ekki von á að það verði ráðist á okkur hvernig gerum við það best það er spurningin sem við þurfum að svara mín niðurstaða og okkar í ríkisstjórninni var sú þegar bandaríkjamenn ákváðu að kalla heim herstyrk sinn héðan af íslandi að besta leiðin til að tryggja okkar öryggi væri að vera áfram í varnarsamstarfi við þá á grundvelli varnarsamningsins en að sjálfsögðu á nýjum forsendum sem byggðu á að hér væri ekki föst viðvera

auðvitað hefði verið betra að mínum dómi og þeirra sem eru sama sinnis og ég að hér hefði áfram verið einhver lágmarksviðvera bandarísks varnarliðs það hefði verið betra en sá kostur var ekki fyrir hendi þá verða menn að spila úr málinu á grundvelli þess sem raunhæft er og fyrir hendi er ég hefði frekar viljað hafa hér einhverja lágmarksviðveru ég hefði viljað hafa þessar fjórar þotur sem við höfum verið að tala svona mikið um en það var ekki raunhæft og það mál gekk ekki upp eins og náttúrulega allir vita við munum ljúka þessu máli með undirritun í næstu viku ríkisstjórnarflokkarnir bera ábyrgð á þessu samkomulagi en það er hins vegar mjög athyglisvert að í þessum umræðum hefur komið fram að arftaki alþýðuflokksins minnsta kosti hluta alþýðuflokksins samfylkingin ætlar ekki að bera neina pólitíska ábyrgð á þessu en þá liggur það bara fyrir þá geta arftakar alþýðuflokksins reynt að fá þessu breytt inni í ríkisstjórn ef þetta er eitthvað sem þeir eru ekki ánægðir með alþýðuflokkurinn bar ábyrgð á samkomulaginu sem gert var nítján hundruð áttatíu og níu varðandi grunnvatnsmálið alþýðuflokkurinn á sér mikla sögu í þessum samskiptum öllum ég gagnrýni ekki það sem þá var gert en vek athygli á að það er ekki hægt að skjóta sér undan ábyrgðinni sem menn tóku á sig varðandi einstök mál virðulegi forseti það er ekki tími til að ræða þetta mál öllu lengur hér við gerum það vonandi við betra tækifæri í öðrum umræðum en ég þakka þessa umræðu og vænti þess